Podobně by se to dalo říci o kavkazských národech, i ty si na svá bedra ukládaly více dějin, než byly schopny unést. Tak já si myslím, že by mohla Evropská unie tuto dějinnou zátěž z jejich beder trochu sejmout. Bylo by to ku prospěchu jich i nás, protože bez Balkánu není Evropská unie kompletní, a myslím si, že jestliže Srbové nedávno žertovali na téma, že mají za přátele pouze Boha a Řeky, tak bychom jim mohli ukázat, že mají přátele i v Evropském parlamentu.